Comisia Europeană consideră că Turcia este suficient de pregătită să înceapă negocierile pe marginea capitolului privind energia și, prin urmare, a recomandat deschiderea acestui capitol în primăvara anului

Cu toate acestea, deschiderea unui capitol necesită aprobarea unanimă, de către toate statele membre, ceea ce nu s a întâmplat până în prezent. În contextul crizei energetice recente, suntem întru totul de acord cu dumneavoastră că atât interesele Uniunii, cât și cele ale Turciei, ar fi mai bine servite printr o strânsă cooperare și prin alinierea Turciei la legislația comunitară în domeniul energiei. Începerea negocierilor în domeniul energiei ar contribui în mod hotărâtor la atingerea acestui obiectiv.